r. wyraźnie wskazuje na powiązania pomiędzy handlem a rozwojem, to właśnie interesy i potrzeby państw rozwijających się muszą w dalszym ciągu znajdować się w centrum każdego aspektu negocjacji. Ponad dwie trzecie członków Światowej Organizacji Handlu to kraje rozwijające się. Likwidacja barier handlowych, a także przeciwdziałanie powstawaniu nowych jest ważnym narzędziem w kierunku zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju. Eksperci szacują, iż pomyślne zakończenie negocjacji z Ad Dauhy w tej sprawie doprowadzi do wzrostu globalnego PKB do nawet 300 miliardów dolarów rocznie. Większość tego wzrostu przypadnie na kraje rozwijające się oraz kraje najsłabiej rozwinięte, co z kolei pozytywnie wpływa czy wpłynie na sytuację materialną mieszkańców tych krajów i znacząco zmniejszy poziom ubóstwa. W trakcie zbliżającej się rundy negocjacyjnej państwa najbardziej rozwinięte powinny wziąć na siebie większą część odpowiedzialności za wdrażane rozwiązania, dostosowując je do możliwości i specyfiki państw biedniejszych. Liberalizacja handlu i zwiększenie dostępu do rynku dla tych państw zapewni większe możliwości wymiany Południe Południe oraz z krajami rozwiniętymi, zwłaszcza w kluczowym obszarze rolnictwa. Dostęp ten powinien być ułatwiony poprzez zniesienie ograniczeń ilościowych i ceł. Należy podjąć wszelkie kroki, aby otwarcie rynków przełożyło się na realne korzyści dla wszystkich ludzi w ich codziennym życiu.